Eigentlich setzt diese Debatte die Verwirrung der letzten Monate fort. Wir hatten in den letzten Monaten ziemlich alles von der Idee, ACTA so schnell wie möglich hier durchzuwinken, über das Warten auf ein Gerichtsurteil bis jetzt Bitte schnelle Ablehnung. Das kommt immer von den verschiedenen Seiten des Hauses. Und wir müssen feststellen, dass während der Verhandlungen von ACTA in diesen ganzen letzten Jahren ziemlich viel falsch gelaufen ist, wie hier schon häufiger festgestellt wurde.

Und genauso grundsätzlich müssen wir als Kontinent fast ohne Rohstoffe unsere Kreativität und unsere Innovationen schützen können. Wir müssen dafür sorgen, dass es faire Zollmaßnahmen, faire Schadenersatzklagen gibt.

in der letzten Woche davon gesprochen haben, dass wir transatlantisch mehr zusammenarbeiten müssen, dann lassen Sie uns doch hier mal anfangen! Senden wir in dieser globalisierten Welt das Signal, auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum, und wir wollen unser geistiges Eigentum schützen die anderen werden uns folgen!